Vooreerst moeten maatregelen worden genomen om onze buitengrenzen beter te bewaken. Ik denk hierbij aan het oprichten van hotspots en de daaraan gekoppelde effectieve terugkeer van economische migranten.